málið er flutt af liðlega tuttugu þingmönnum úr fjórum flokkum og hreyfingum og hefur vinna við það staðið undanfarna mánuði markmiðið með því að mæla fyrir því og koma því til nefndar núna strax sem yrði þá sérnefnd um stjórnarskipunarmál um þetta tiltekna eins og vinnubrögðin eru var að þetta kæmi fram strax í upphafi eða við fyrri hluta kjörtímabils þannig að nefndinni gæfist dágóður tími til að fara í gegnum málið og ekki síst ef svo fer sem vonandi horfir að

landið yrði gert að einu kjördæmi og þá yrði það mikill byr í seglin fyrir þetta mál og mikilvægt innlegg í þá umræðu alla um hvernig við skulum haga þessum málum í framtíðinni fyrstu grein

háir eða lágir nokkur og nokkuð mörg við ákváðum að sammælast um þetta í frumvarpinu og svo mun nefndin að sjálfsögðu fjalla ítarlega um það hvort hann má vera hærri eða lægri eða þrjú prósent um árabil hefur mikið verið rætt um það á íslandi um mörk kjördæma og vægi atkvæða og breytingin fyrir að verða áratug síðan þegar fiskskotsréttur árið tvö þúsund og þrjú var vissulega skref í rétta átt þar sem kjördæmin voru stækkuð og atkvæðavægið jafnað umtalsvert frá því sem áður var þegar mesta ósamræmið var þegar tekið var tillit til vægis atkvæðanna sem var á vestfjörðum og hins vegar í gamla reykjaneskjördæminu þar sem það var sex fyrstu auðvitað hefur þetta allt haft sínar ástæður og þetta er partur af okkar stjórnmálasögu að hér fóru af stað með gríðarlega mikið ójafnvægi og misvægi atkvæða þannig að flokkur gat fengið hreinan meiri hluta með hugsanlega liðlega þriðjungi atkvæða á bak við sig eftir því hvernig atkvæði féllu í

mál sama efnis og þá kostir og gallar einstakra atkvæða við kosningar og skipan mála eru að sjálfsögðu öllum nokkuð kunnar enda umræðan um kjördæmamálið staðið linnulítið áratugum saman og í skýrslu nefndar forsætisráðherra um breytingar á kjördæmaskipun og tilhögun kosninga frá nítján hundruð níutíu og átta er farið ágætlega yfir kosti og galla ýmissa valkosta sem hafa verið nefndir til sögunnar við höfum búið við einmenningskjördæmi á árum áður sem var síðan breytt yfir í kjördæmi sem við þekkjum og síðan yfir í þessi sex sem við erum í núna og er í skýrslunni vísað í kosti og galla auðvitað eru kostirnir helstir og augljósastir sá að fullkominn jöfnuður næst á milli kjósenda og misvægi atkvæða er ekki lengur til staðar stjórnmálaflokkar fá þann þingmannafjölda sem atkvæði þeim greidd segja til um og þingmenn hafa heildarhagsmuni í ríkari mæli að umfram allt og það sem mér hefur persónulega alltaf þótt skipta mestu máli haft þá skoðun að öll atkvæði væru jöfn og landið eitt kjördæmi þetta er mannréttindamál að öll atkvæði kosningabærra íslendinga vegi jafnþungt og þess vegna tel ég að það væri stigið mjög stórt skref í mannréttindamálum á íslandi ef landið væri gert að einu kjördæmi og atkvæðin jöfnuð alveg mér finnst engin rök lengur halda fyrir því að ójafnt atkvæðavægi í kosningum til að bæta fólki stöðu eftir búsetu þó ég hafi mikla samúð með sjónarmiðum landsbyggðarinnar sé landsbyggðarmaður og er landsbyggðarmaður og fylgist mikið með málefnum hennar og vil eigi vinna til að bæta stöðu þeirrar byggðar sem veikast standa og fjærst iðunni á suðvesturhorninu þá eru aðrar leiðir en kosningakerfið að mínu mati miklu eðlilegri til að bæta stöðu einstakra byggða til búsetu í byggðunum taka því langt fram það á vel vera að færa hefði mátt fyrir þessi rök fyrir áratugum síðan mörgum áratugum þegar samgöngur og fjarskipti voru eins og var á íslandi fyrir miðja öldina og fyrstu áratugina en það heyrir að mínu mati sögunni til fyrir löngu síðan jafnræði tel ég að eigi þarna við fullkomlega að öll mannréttindamál hvernig atkvæðisréttinum er fyrir komið og þess vegna eigi öll atkvæði að vigta jafnþungt og um leið er hægt að útfæra og fara yfir stöðuna í byggðamálum telji menn að það muni með einhverjum hætti falla á byggðirnar en auðvitað er ekki hægt að fullyrða fyrir fram um það hvernig því yrði fyrir komið hvað þessir sextíu og þrír þingmenn væru hvernig þeir mundu spegla ísland allt og svo framvegis eftir tilteknar kosningar af því að það yrði alltaf lagt flokkunum töluvert til að stilla sínum listum upp þannig upp að hann spegli landið allt og búsetuna í landinu og auðvitað væri það óskynsamlegt hjá nokkrum flokki að stilla upp sínum lista þannig að hann speglaði bara þéttbýlið og suðvesturhornið auðvitað getur flokksræðið aukist auðvitað getur þetta orðið til að áhrif dreifbýlisins minnki að einhverju leyti við því verður einfaldlega að sporna með einhverjum hætti en flutningsmenn benda hins vegar á að vilji stjórnmálaflokkar sækja kjörfylgi sitt vítt og breitt um landið byggja þeir framboðslista sína vitaskuld fram á þann veg að þar verði góð breidd fulltrúa þéttbýlis og dreifbýlis alveg eins og allir stjórnmálaflokkar í dag finna sér einhverjar leið ef þess þarf að spegla að minnsta kosti með viðunandi hætti stöðu kynjanna á sínum framboðslistum og auðvitað reyna stjórnmálaflokkar að spegla aldur og búsetu eins og kostur er líka til að tryggja virkt lýðræði við val fulltrúa flokka á framboðslista kemur einnig meira en til álita í kosningalöggjöfinni fast ákvæði í þessa veru má þar til nefna það sem núna er til skoðunar í allsherjarnefnd frumvarp til laga um persónukjör prófkjör

binda stíft þak á kostnað og auglýsingar og ýmislegt þannig en best af öllu væri að færa sig yfir í persónukjör um leið þannig að kjósendur mundu velja þess vegna þvert á lista sem er mín skoðun framboðslista með þeim hætti en í þessu frumvarpi er ekki tekin afstaða til þess enda er það annað mál og ekki sérstaklega hyggilegt að blanda því saman og mjög fjölbreyttar skoðanir innan og milli flokka um hvernig og hversu aukið persónuval eigi að viðhafa og það er örugglega eitthvað sem stjórnlagaþingið mun fjalla ítarlega um líka ég held reyndar að það sé gífurlega mikilvægt að okkur auðnist að klára málið sem er núna í allsherjarnefnd um stjórnlagaþingið og koma því til framkvæmda þannig að kosið verði til þess

öllum stjórnmálaflokkunum sem betur fer enda eiga viðhorf til þess hvernig við komum þessum málum fyrir alls ekki að vera bundin á flokksklafa enda leyfa

flokkarnir þann þingmannafjölda sem þeim yrði nákvæmlega greidd atkvæði um og það skiptir náttúrlega mjög miklu máli að þetta sé með þeim hætti eins og ég segi það má að sjálfsögðu velta því fyrir sér hvað kostirnir eru augljósir og ágallarnir eru að sjálfsögðu til staðar en það má bregðast við þeim með öðrum hætti til dæmis hvað varðar útfærsluna

að þetta mál kemur strax til umræðu það er ekki nema rúm vika síðan við lögðum það fram þannig að það megi fara strax inn í eða það sé hægt að kjósa sérnefndina strax og þar með að byrja að

ég spái því sérstaklega eftir stjórnlagaþingið að við munum afgreiða þetta mál út úr nefndinni með jákvæðum hætti þannig að það verði aftur fjallað um það eftir næstu þingkosningar og hugsanlega ef alþingi kemst þá að þeirri niðurstöðu að landinu verði breytt í eitt kjördæmi og við eigum þá bara eftir að kjósa einu sinni í viðbót út frá þeirri kjördæmaskipan sem við þekkjum núna með kjördæmunum sex en alltént er stigið stórt skref í það að hefja þessa vinnu og megi hún verða sem vönduðust og best í nefndinni